Il tema della salute è uno dei temi più sensibili e anche uno dei temi più critici, perché noi sappiano che la salute è un qualche cosa che oggi viene visto spesso nei bilanci come un costo, come un deficit, come un qualche cosa che pesa pesantemente nei bilanci degli Stati e delle regioni. Io credo che noi dobbiamo completamente cambiare il nostro punto di vista e mi complimento con il lavoro svolto dai colleghi e soprattutto dalla collega Françoise Grossêtete che penso abbia saputo profondere in questo lavoro proprio questo cambiamento di visione. Noi dobbiamo sicuramente rispondere alle esigenze di salute e di sanità dei nostri cittadini.

Sappiamo quanti anziani ci sono e quanto ancora purtroppo nei prossimi anni avremo da confrontarci con questo problema, con queste tematiche. Ma è importante anche la capacità di sottolineare come il comparto della sanità debba essere visto come un'industria che, in controtendenza in questa deindustrializzazione dell'Europa, riesce ad essere un'industria completamente collegata con il territorio e capace di sviluppare tecnologie e innovazione, capace quindi anche di offrire posti di lavoro oltre che

Ci sarebbe piaciuto anche di più però mi complimento per quanto è stato raggiunto, perché in questi momenti di crisi è comunque un grande risultato.